Herr Präsident! Wir diskutieren heute Nachmittag über den digitalen Binnenmarkt, Wachstumspotenziale, neue Arbeitsplätze. Digitale Produkte und Dienste sollen künftig auch stärker aus Europa kommen. Das alles kann aber nur funktionieren, wenn die Verbraucher, die Bürgerinnen und Bürger Vertrauen in diese Dienste haben. Das gilt auch für unsere Unternehmen immer dann, wenn sie Onlinedienste in Anspruch nehmen. Können wir alle wirklich darauf vertrauen, dass persönliche Unterlagen Geschäftsunterlagen etwa in einer Cloud auch tatsächlich sicher sind? Wenn wir gegenüber anderen Bietern nicht nur aufholen, sondern voranschreiten wollen, brauchen wir Vertrauen in Angebote und Möglichkeiten. Das Grundrecht auf Datenschutz muss zu einer Priorität, muss zu einer Grundlage der weiteren Entwicklung des digitalen Binnenmarktes werden. Und dafür brauchen wir endlich auch die europäische Datenschutzreform. Menschen dürfen nicht bloß zum Objekt ökonomischer Interessen werden, sondern sie sollen informiert über ihre eigenen Daten entscheiden, darüber, welche Daten zu welchem Zweck von wem wofür gesammelt und analysiert und wo und wie lange gespeichert werden. Diese und weitere Rechte sollen Nutzer gegenüber Anbietern in Anspruch nehmen können, egal wo in der Welt dieser Anbieter seinen Sitz hat. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Starker Datenschutz ist der Schlüssel für einen erfolgreichen digitalen Binnenmarkt. Und gerade bei den kleinen und mittleren Unternehmen muss dieses Bewusstsein gestärkt werden, um Risiken etwa im Bereich des Cloud Computing zu vermeiden. Nur wenn ich weiß, auf welche Risiken ich mich einlasse, können die Unternehmen auch danach handeln, etwa indem sie die Nutzung europäischer und hoffentlich datenschutzfreundlicher Cloud Systeme in Anspruch nehmen. Datenschutz und Wachstum mein Fazit sind die zwei Seiten des digitalen Binnenmarkts. Und er wird umso erfolgreicher sein, je stärker wir alle uns darauf verlassen können, dass Grundrechte auch online, auch digital gelten.